Poštovani predsjedavajući, čestitam kolegi Šoltesu na kvalitetnom izvješću. Jasna perspektiva članstva u Europskoj uniji mora ostati jedan od poticaja za provedbu prijeko potrebnih reformi u zemljama Zapadnog Balkana, pa tako i u slučaju najmlađe europske države. Dobru vijesti s Kosova, u pogledu ispunjavanja uvjeta za liberalizaciju viznog režima, ovoga puta ne prate dobre vijesti iz Europske unije. Parlament i Komisija poslali su jasnu poruku i podržali ukidanje viza građanima Kosova kako bi im olakšali putovanja, poslovanje te pomogli u borbi protiv krijumčarenja ljudi. Iskazujem žaljenje što Vijeće još uvijek nije omogućilo konačnu liberalizaciju viznog režima. To bi bila jasna poruka Kosovu, ali i regiji, da ispunjavanje obveza uvijek donosi korist, u suprotnom rastu frustracije. Pred Kosovom je i dalje veliki posao u jačanju vladavine prava, procesuiranju politički motiviranih ubojstava, borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije. Jedino opipljivi reformski rezultati opravdavaju daljnju europsku podršku koja, međutim, u slučaju Kosova mora prijeći s obećanja na provedbu istih.